Ich habe mit Interesse verfolgt, dass die Kommissarin über zehn Minuten gebraucht hat, uns im Wesentlichen zu erklären, dass das nicht ganz so geht. Ihre Antwort hätte kürzer ausfallen können. Sie hätten ganz einfach sagen können Genau, das Parlament hat Recht, und ich werde das in Zukunft auch umsetzen und berücksichtigen.